Doamnă președintă, în Uniunea Europeană am fost de acord să avem o politică europeană pentru combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiei de gaze cu efect de seră. De aceea, mâine voi susține reglementarea pe care o dezbatem astăzi și în care s a ajuns la un compromis acceptabil cu privire la limitele pentru aceste gaze cu efect de seră emise de vehiculele ușoare comerciale. Doresc însă să atrag atenția aici că efortul și costurile suplimentare pentru industria europeană a automobilelor trebuie să fie însoțite de eforturile făcute de țările terțe mari producătoare sau mici producătoare de autovehicule. De aceea, consider că atât Consiliul, cât și Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să acționeze ca, pe plan global, să obținem această reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru autovehicule. Dacă nu vom reuși să atingem acest obiectiv la nivel global, atunci nu numai că vom înregistra o creștere a emisiei de gaze cu efect de seră în lume, dar vom afecta negativ și competitivitatea industriei europene de automobile,